frú forseti hæstvirtur forsætisráðherra hefur farið ágætlega yfir þá skýrslu sem hér er til umræðu tilurð hennar og raunar tengist hún raunar beint þeirri umræðu sem staðið hefur allt frá árinu tvö þúsund og átta um almenna og flata lækkun húsnæðislána og annarra lána heimilanna í þeirri umræðu verður að hafa í huga að slík aðgerð kostar mikla fjármuni sem afla má annað af tvennu beint eða óbeint úr ríkissjóði eða frá kröfuhöfum í þessu efni hafa ýmsar hugmyndir verið reifaðar ef afla á þessara fjármuna frá kröfuhöfum er að það verður ekki gert bótalaust standi veð eða aðrar tryggingar á annað borð fyrir skuldinni þetta má lesa úr nýlegum gengislánadómi hæstaréttar og raunar fjöldamörgum öðrum dómum hæstaréttar sama efnis sem allir segja að eignarréttindi verða ekki skert bótalaust þá er ekki annarra leiða að leita en að fjármagna aðgerðina úr ríkissjóði beint eða óbeint þórarinn g pétursson aðstoðarseðlabankastjóri fer ágætlega í svokallaða seðlaprentunarleið á vísi punktur is í dag niðurstaða hans er býsna skýr kostnaðurinn af þeirri aðgerð lendir á endanum alltaf á ríkissjóði sem þýðir að skera verður niður útgjöld meðal annars útgjöld til velferðarmála ef hin almenna aðgerð sem gagnast mun öllum sem skulda er fjármögnuð beint eða óbeint úr ríkissjóði mun hún koma niður á útgjöldum til velferðarmála og koma þá beint niður á þeim sem helst eiga undir högg að sækja ég get ekki tekið undir eða fylgt slíkri aðgerð það hafa komið einnig fram hugmyndir um stofnun sérstakt afskriftasjóðs sem meðal annars verði fjármagnaður með sérstökum hætti sérstökum skatti á lífeyrissjóðina og með því að ráðstafa þangað vaxtabótum næstu ára við hvoru tveggja hef ég mjög alvarlegar athugasemdir ef lífeyrissjóðirnir verða skattlagðir til þess arna þýðir það einfaldlega að öldruðu og örkumla launafólki verður gert að standa straum af aðgerðinni með skerðingu réttinda en flestir í þeim hópi eru í engum færum til þess að taka slíkar álögur á sig auk þess sem ég tel slíkt ekki siðferðilega réttlætanlegt jafnframt er það einungis aldrað og örkumla launafólk á almennum vinnumarkaði sem mundi borga brúsann meðan sjóðfélagar í opinberu lífeyrissjóðunum þurfa ekki að þola skerðingu lífeyrisréttinda hvað sem eignastöðu þeirra sjóða líður hvað að gera hvað með vaxtabætur hvað vaxtabæturnar varðar frú forseti eru þær tæki sem ætlað er til tekjujöfnunar fyrir það fólk sem hefur skerta greiðslugetu af einhverjum ástæðum og þá af félagslegum ástæðum þær eiga ekki að notast til almennrar lækkunar á höfuðstól skulda fyrir alla ég tel jafnframt æskilegt að í stað þess að ráðstafa vaxtabótum með þeim hætti verði þær auknar og þeim stýrt með þeim hætti að skuldurum verði gert auðveldara að standa við þær skuldbindingar sem þeir hafa tekið á sig vegna kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota í því efni ætti sérstaklega að hyggja að því að draga úr þeim eignatengingum sem nú draga mjög úr virkni vaxtabótakerfisins síðast en ekki síst eiga stjórnvöld að einbeita sér að því að styrkja gengi krónunnar með skynsamlegri efnahagsstjórn líkt og nú er gert það lækkar vexti og verðlag það eykur kaupmátt og eykur þannig greiðslugetu almennings auk þess að stuðla að því að fasteignaverð nái jafnvægi þannig getur lækkun fasteignaverðs byrjað að ganga til baka og hækka í samræmi við eðlilegar efnahagslegar og markaðslegar forsendur þannig vex eigið fé almennings og skuldir lækka

en byggir á þeim meginsjónarmiði að ráðstafa beri takmörkuðum fjármunum ríkissjóðs þannig að þeir nýtist í samræmi við þarfir almennings og þess velferðarsamfélags sem við viljum búa í